Señora presidenta, como ponente de la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre el informe relativo a los aspectos éticos de la inteligencia artificial, elaborado por Ibán García del Blanco en la Comisión de Asuntos Jurídicos, me gustaría subrayar la trascendencia que este expediente tiene para la dignidad y los derechos de los trabajadores. La mayor flexibilidad o eficiencia que puedan traer el uso de estas tecnologías no puede ser sinónimo de formas más sofisticadas de explotación o de supervisión de los trabajadores. Como resultado, la ley, nuestro marco legislativo, debe avanzar en una normativa que proteja a los trabajadores contra mecanismos de supervisión y métrica que vulneren su privacidad, su reputación o sus posibilidades de promoción o de permanecer en su puesto de trabajo. Debemos asegurar que los datos de los trabajadores pertenezcan a los trabajadores, incluso cuando la relación laboral haya terminado. El desarrollo de esta tecnología debe estar libre de sesgos discriminatorios y de la reproducción de estereotipos de género, de raza, de clase o en función de las preferencias sexuales.